Nebylo totiž dosaženo požadovaného počtu odůvodněných stanovisek ke spuštění mechanismu žluté karty, a to ani v tak kontroverzních případech, jako byla směrnice o mateřské dovolené. Pravdou tak zůstává, že reálný přínos tohoto kontrolního mechanismu je v praxi zcela nedostatečný. První, úspěšný pokus žluté karty proběhl až před několika dny. Je proto namístě se zamyslet, co změnit a co konkrétně udělat pro zmírnění tzv. demokratického deficitu rozhodování na unijní úrovni, po kterém všichni tak voláme.